hæstvirtur forseti nú er komið að því að þinghaldinu verði frestað og gefst þá þingmönnum færi á að sinna störfum sínum utan þingsins í kjördæmum og á vettvangi stjórnmálaflokkanna ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna þakka hæstvirtum forseta fyrir gott samstarf á þessu haustþingi þakka góð orð í okkar garð og vil fyrir okkar hönd óska forseta og fjölskyldu gleðilegra jóla og farsæls komandi árs þá vil ég sérstaklega þakka starfsfólki alþingis fyrir dugnað og þolinmæði í garð okkar þingmanna og óska því gleðilegra jóla ég bið háttvirta þingmenn að taka undir góðar óskir til starfsfólks alþingis og hæstvirtan forseta og fjölskyldu hennar með því að rísa úr sætum